Hvala za besedo. Spoštovane kolegice in kolegi! V poslanski skupini Lista Marjana Šarca smo predlog zakona na matičnem delovnem telesu zavrnili, saj je bilo nam podanih veliko pomislekov s strani Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora kot tudi s strani vlade. Mogoče na tem mestu ni smiselno, da ponavljamo vse zadržke, ki so bili tehtni in jih je res mnogo. V razpravi smo sicer slišali, da našo državo mednarodne analize uvrščajo med tiste, kjer je tveganje za pranje denarja med najnižjimi, kar je dobro. Korak v pravo smer je bil tudi pred dobrim letom uvedeni register dejanskih lastnikov, ki stremi k zagotavljanju transparentnosti. Konec koncev smo država, ki se ni odločila za fiduciarne račune, saj želimo vedeti, kdo so dejanski lastniki podjetij. Kljub temu da predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo, pa je ob tem vseeno treba pripomniti, da morajo biti na področju transakcij z davčnimi oazami ustrezni organi še posebej pozorni. Seveda pa enako velja tudi za nas, ki sprejemamo zakonodajo. Ne smemo, na primer, dopustiti, da bi se nam ob kakšnem noveliranju zakona, ki ureja delovanje slabe banke, zgodilo, da bi tisti, ki so pol povzročili propad podjetij, lahko sedaj morebiti podcenjene terjatve kupovali preko podjetij iz davčnih oaz. Zavedamo pa se, da gre za problem globalnih dimenzij. Razkritje panamskih dokumentov je pokazalo, kako globoko se prepletata sistem davčnih oaz in svet premožnih posameznikov in korporacij velikanov, kot so Apple, in Nike, Uber in druga svetovna podjetja. "Nič ni gotovega, razen smrti in davkov," je pred davnimi leti zapisal Benjamin Franklin, pa glede drugega se je v primeru izbrancev morda motil. Seveda pa je nekaj odvisno tudi od tega, ali želimo in znamo kot človeštvo prekiniti s starimi, škodljivimi praksami. Čeprav je sicer osnovna ideja, ki jo je predlagatelj zakona zasledoval, dobra, predlog zakona zaradi številnih pomislekov in nelogičnih rešitev ni primeren za nadaljnjo obravnavo.